Señora Presidenta, las regiones costeras, los mares y los océanos son fundamentales, sin duda, para el crecimiento económico de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros. A raíz de la comunicación hecha por la Comisión Una política marítima integrada para la Unión Europea, conocida como Libro Azul, hemos llegado hasta el momento actual, donde es bienvenido, por lo tanto, este concepto de política marítima integrada, que lo que hace y lo que persigue es un mejor aprovechamiento, sin duda, de las oportunidades que nos brinda el mar.

Sí que me gustaría decir que sería necesario que esta financiación continuara en el futuro, a partir del año 2014, ya que se ha comenzado un proceso que tenemos que consolidar y, por lo tanto, dar continuidad a una línea de acción que es prometedora. Quiero decir, también, que sería importante que se trabajara de manera homogénea en todos los mares de la Unión Europea para que se pudiera ver la diversidad de proyectos y así poder conocer realmente y de primera mano a qué nos enfrentamos en cada cuenca marítima. Es evidente que no es lo mismo el Mar del Norte que los problemas del Mediterráneo y, por lo tanto, estaría bien un reparto homogéneo para conocer, precisamente, esa diversidad.